zu stärken. Ihr Engagement, Herr Präsident, hat dazu beigetragen, dass wir heute eine intensive Zusammenarbeit und ein Abkommen über technische Kooperation zwischen dem Europäischen Parlament und der Nationalversammlung Senegals haben. Diese Zusammenarbeit wird über unser Büro zur Förderung der parlamentarischen Demokratie organisiert. Ich freue mich darauf, dass ich bei meinem Besuch in zwei Monaten, zu dem Sie mich eingeladen haben, die konkreten Resultate dieser Zusammenarbeit selbst in Augenschein